Natürlich brauchen Investoren auch Schutz, zum Beispiel eine funktionierende nationale Gerichtsbarkeit. Wenn das nicht geht, kann immer noch Staat zu Staat die letzte Instanz, die letzte Möglichkeit sein. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir Entscheidungen einfach mal so umgehen sollten, nur weil sie in Entwicklungsländern getroffen worden sind.